Señor presidente, después de este mandato claro e inequívoco a favor de la energía limpia, propongo, de acuerdo con el artículo 59 del Reglamento interno, la devolución del asunto a la comisión para poder empezar las negociaciones con el resto de las instituciones.